a to je zřejmě smyslem vaší otázky přesně definované části by měly být ořezány. Zkusme ale debatu začít velmi jednoduše v tomto sále. Co kdybychom zrušili dvě pracovní místa Parlamentu, udělali jenom jedno a ušetříme velmi významné finanční prostředky daňových poplatníků.